forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni samfylkingarinnar um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa björgvin g sigurðsson tekur sæti í fjárlaganefnd og verður aðalmaður í utanríkismálanefnd en hverfur úr samgöngunefnd guðbjartur hannesson hverfur úr félags og tryggingamálanefnd og fjárlaganefnd jónína rós guðmundsdóttir tekur sæti í félags og tryggingamálanefnd og heilbrigðisnefnd og fer úr menntamálanefnd og viðskiptanefnd kristján l möller fer í iðnaðarnefnd og sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd magnús orri schram fer í heilbrigðisnefnd og hverfur úr umhverfisnefnd mörður árnason fer í menntamálanefnd og hverfur úr viðskiptanefnd ólína þorvarðardóttir fer úr félags og tryggingamálanefnd róbert marshall fer í umhverfisnefnd og hverfur úr sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd sigmundur ernir rúnarsson fer í samgöngunefnd og hverfur úr heilbrigðisnefnd sigríður ingibjörg ingadóttir fer í heilbrigðisnefnd og hverfur úr umhverfisnefnd og hættir sem varamaður í utanríkismálanefnd skúli helgason fer í umhverfisnefnd og viðskiptanefnd en fer úr heilbrigðisnefnd og iðnaðarnefnd valgerður bjarnadóttir fer í viðskiptanefnd og úr heilbrigðisnefnd þórunn sveinbjarnardóttir fer í félags og tryggingamálanefnd og hættir sem aðalmaður í utanríkismálanefnd og verður varamaður þar forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni samfylkingarinnar um mannabreytingar í alþjóðanefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa í íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins verður sigmundur ernir rúnarsson aðalmaður oddný harðardóttir varamaður í íslandsdeild öse þingsins verður sigríður ingibjörg ingadóttir varamaður kristján l möller verður varamaður í íslandsdeild vestnorræna ráðsins sigmundur ernir rúnarsson hverfur úr íslandsdeild vestnorræna ráðsins sem varamaður þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum